Herr Präsident! Ich weiß natürlich, dass es keinen humanen Krieg und keine humanen Waffen geben kann und geben wird.

Sie ist oft gegen die Zivilbevölkerung gerichtet und richtet sehr viel Schaden an, insbesondere auch bei Kindern.

Ich bin deshalb sehr froh über diesen Entschließungsantrag und würde wirklich nachhaltig alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union bitten, dies zu unterschreiben und zu unterstützen. Denn es gibt für mich keinen vernünftigen Grund, dies nicht zu tun. Wir brauchen hier letztendlich zunächst einmal ein Verbot, eine Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und wir brauchen letztendlich ein Verbot weltweit.